Je suis pour l'élargissement. Je suis pour que ces deux pays puissent rentrer évidemment dans l'Union européenne. Mais comment pouvons nous rajouter deux sièges, aujourd'hui, au Conseil, alors que nos mêmes modes institutionnels sont totalement bloqués? Je crois dans cet hémicycle, mais je crois aussi que les institutions européennes ne sont pas éternelles et qu'il faut les protéger. À un moment donné, il faut se poser la question de l'efficacité des politiques européennes et de l'efficacité de nos décisions au Conseil avant de se poser la question d'un nouvel élargissement. Alors, quand on est pro européen et j'appartiens à un groupe pro européen et j'assume totalement cette position, je pense qu'on peut s'interroger sur la manière de réformer le Conseil et les modes de décision, avant de se poser la question de savoir comment on rajoute deux chaises autour de la table.

Je crois en cette Europe et je ne souhaite pas que les peuples européens deviennent eurosceptiques par notre manque d'efficacité dans les politiques européennes.